Señor presidente, en primer lugar, quiero manifestar mi apoyo al trabajo hecho por la misión de observación electoral presidida por la señora Gabriel y, también, mi conformidad con lo que el comisario ha expresado en relación con Gabón.

En África, en algunos países africanos están ocurriendo muchas cosas que nosotros no deberíamos consentir, pero es verdad que nuestras posibilidades de actuación son reducidas. Pero, sobre esas posibilidades de actuación que tenemos, debemos ser firmes y contundentes. ¿Cuántas veces hemos traído al debate de esta casa la situación en la República Democrática del Congo?

Y, sin embargo, no hemos sido capaces de intervenir para frenar lo que está siendo, por una parte, una burla del presidente Kabila hacia su propio pueblo, pero también una burla hacia sus compromisos con las instituciones europeas. Nosotros tenemos que repetir a los países africanos que la democracia es un juego de reglas que nadie puede saltarse. Y que, en el diálogo que mantengan con nosotros, los países terceros tienen que tener claro que nosotros no vamos a transigir con algunas de las derivas que se están produciendo, por ejemplo, en la República Democrática del Congo o en Gabón. Porque el posibilismo que a veces manifestamos para no acabar de romper nuestras relaciones con estos países, con estos Gobiernos, muchas veces acaba convirtiéndose en complicidad sin que nosotros lo queramos. Pero tenemos que romper ese círculo vicioso de posibilismo que acaba siendo el sostenimiento de muchos Gobiernos que no deberían gozar de nuestra confianza.